Herr Präsident! Die Debatte hat uns gezeigt, dass wir uns einig sind, dass wir froh sind, dass die neue Kommission sowohl eine Strategie für die grüne Finanzierung als auch einen Investitionsplan für ein zukünftiges Europa vorlegen will und dass wir die Europäische Investitionsbank noch stärker zur Klimabank mit einem neuen Namen machen.

Das heißt, wir müssen aus dieser Erfahrung die Weiterentwicklung machen. Wir müssen die Beteiligung des Parlaments, die Rechtsgrundlage, die Projekte, die Ziele und die Governance Struktur übernehmen. Voneinander lernen, miteinander besser werden das ist unser Ziel.